Bei der Diskussion dürfen wir nicht vergessen, dass es um eine vereinfachte Vertragsänderung gemäß Artikel 136 geht und dass wir als Parlament im Rahmen welcher Mechanismen auch immer stärker eingebunden sein wollen.

Die volle Einbeziehung der Kommission wirft Fragen auf, denn die Kommission hat in der Vergangenheit ihre Pflicht als Hüterin der Verträge nicht wahrgenommen, sie hat keine Verfahren eingeleitet. Und die Mitgliedstaaten selbst haben ihre Pflichten auch nicht wahrgenommen. Deshalb kommt es darauf an, dass wir bei dieser vereinfachten Vertragsänderung einen neuen Schritt zur Vervollständigung der Wirtschafts und Währungsunion unternehmen.

den wir mit der unabhängigen Europäischen Zentralbank führen, hier zu berichten und mit uns zu diskutieren.